Nejen z důvodu transparentnosti toku, jak uvedla moje kolegyně předřečnice, ale také z toho důvodu, že v rámci pozměňovacího návrhu číslo jedna došlo k rozšíření toho původního návrhu, takže se bude týkat i velkých společností, velkých podniků. A to já považuju za zásadní.

Zároveň bych chtěl ocenit, že v rámci tohoto návrhu dochází k většímu zapojování akcionářů do řízení společností, protože to je nepochybně hodnotou, kterou doposud akcionáři, myslím, jednoznačně postrádali.